Monsieur le Président, c'est vrai qu'il est regrettable que cette conférence n'ait pas eu lieu à cause, certainement, des réserves israéliennes, mais c'est aussi, sans doute, à cause du timing et de la situation particulièrement délicate, aujourd'hui, avec

Et dans le contexte actuel temporel, tant qu'on reste dans une logique sécuritaire, on peut comprendre Israël.

Et l'environnement est tout sauf amical, avec l'Iran en face, avec la Syrie qui en train d'exploser, avec Al Qaïda qui est en Syrie, avec l'Iraq, avec la porosité de la frontière entre la Syrie et le Liban. Je peux comprendre qu'Israël, s'il reste dans sa logique sécuritaire, dise J'émets des réserves. Et c'est justement cette logique sécuritaire qu'il nous faut parvenir à renverser.

Tant que l'on reste dans des logiques sécuritaires c'est à dire en se protègeant par rapport aux voisins il n'y a pas moyen d'en sortir. On ira vers l'explosion et l'escalade de la violence avec l'ensemble des armes de destruction massive.

Quel désastre au niveau humain! Et, de toute manière, l'efficacité, par rapport au terrorisme et aux vrais risques est nulle.